Je crois que nous avons besoin d'une vision à long terme, et comme cela vient d'être très bien rappelé par M. Engel, les partisans de l'État nation dont certains, d'ailleurs, ne sont pas gênés d'être payés par le Parlement européen pour cracher sur l'Europe n'ont rien à offrir. Je leur rappellerai que même l'empire romain a disparu. Mais plus concrètement, nous avons besoin de cette vision, et nous avons besoin de lois immédiatement. Je voudrais juste rebondir sur deux points, puisque la gouvernance économique a été rappelée ici par plusieurs orateurs. Chère Pervenche, la négociation n'est pas bloquée, elle suit son cours. Nous avons un Parlement démocratiquement élu, qui essaie de jouer son rôle dans la codécision, pour la première fois face au Conseil, et avec l'aide de la Commission. Nous comptons donc beaucoup sur la présidence polonaise, comme nous savons pouvoir compter sur la Commission et je veux rendre hommage à tout le travail qui a été fait par Olli Rehn et ses équipes pour trouver des solutions.

Il n'est pas question de décider à la hâte sur de tels sujets.

Je prends deux exemples aussi bien sur les eurobonds que sur la taxe sur les transactions financières, qui ont été évoqués par Mme Berès, les choses progressent, et je tiens à souligner que la Commission a beaucoup de courage sur ces deux sujets, M. Rehn étant prêt à s'engager, si nous arrivons à trouver un accord sur la gouvernance pour les eurobonds et le commissaire Lewandowski et le collège ayant fait le lien entre les ressources propres et la taxe sur les transactions financières.

ne nous soucions pas trop des eurosceptiques, qui n'ont rien à offrir!